Je confirme ce que vient de dire M. Tannock, et pour les mêmes raisons, nous demandons la suppression du paragraphe